Ekonomicky má Ukrajina ale rovněž významnou váhu a řada zemí Evropské unie a Balkánu je závislá na dopravních cestách zásobujících je středoasijskou a sibiřskou ropou a zemním plynem přes jejich území. Je jasné, že ze zemí Východního partnerství se jedná o nejdůležitějšího hráče. I proto vítám zlepšení vztahů s Ruskem i výsledky summitu Evropská unie Ukrajina. V řadě zemí Evropské unie tvoří Ukrajinci významnou část zahraničních pracovníků a vzájemný obchod mezi Ukrajinou a Evropskou unií se dynamicky rozvíjí. Hlavní problémy země se podobají problémům řady zemí Evropské unie korupce, nevýhodný vízový režim, vzájemně nekompatibilní zákonodárství. Dlužno podotknout, že komunální volby proběhly technicky podle pozorovatelů bez zásadních výhrad. Usnesení navržené napříč politickým spektrem je vyváženým kompromisem, a přesto, že mohu mít výhrady k některým detailům, klub GUE NGL je podpoří.